Il est en effet l'un des révélateurs de la perception que nos concitoyens ont de nos institutions. Quelques mois après les élections européennes, pour lesquelles nous avons tous regretté la faiblesse de la participation, voire la montée de l'abstention, l'intérêt que le Parlement attache à ce rapport est donc essentiel.

On pourrait s'en féliciter et en déduire que c'est un indice de satisfaction de nos concitoyens.

De ce point de vue, le fait que la plupart des plaintes portent sur l'absence de transparence de nos institutions est également révélateur.

Nos concitoyens connaissent mal nos institutions et ne savent pas comment elles fonctionnent. Ils ne savent pas à quoi sert l'Europe et il n'est pas étonnant que la plupart des plaintes concernent la Commission, puisque, pour nos concitoyens, la Commission c'est l'Union européenne.

Certes, il faut améliorer la communication mais je pense que trop de communication tue l'information. Je soutiendrai volontiers la proposition qui vient de nous être faite par notre camarade socialiste d'un site commun qui permette d'aiguiller le citoyen vers la diversité de l'information à laquelle il a accès. Ce rapport est un révélateur du bon fonctionnement de nos institutions, de la bonne administration.

Un grand merci, Monsieur le Médiateur, pour votre travail auprès de vos concitoyens. Un grand merci à votre équipe. Vous pouvez compter sur notre soutien pour valoriser et faciliter votre action.